Od wielu miesięcy na ulice Francji wychodzą żółte kamizelki przeciwko polityce klimatycznej.

Polski mix energetyczny w blisko 80 zatem jakie koszty będzie generowała ta polityka klimatyczna, tak restrykcyjna dla polskiego narodu?